Domnule comisar, prin politica sa de coeziune, Uniunea Europeană trebuie să acorde o atenție deosebită regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice, cum sunt regiunile din nordul continentului, mai slab populate, sau regiunile insulare, transfrontaliere și cele muntoase. Aceste zone se confruntă, mai mult decât oricare alte regiuni ale Uniunii, cu provocări deosebite generate de acces greoi, schimbări climatice, integrare regională, schimbări demografice. În plus, ele au în comun o serie de caracteristici care impun elaborarea și punerea în practică de programe specifice în domeniul dezvoltării regionale precum și adaptarea indicatorilor de alocare de fonduri, care trebuie să ia în considerare particularitățile fiecărei regiuni. Astfel, trebuie să se țină cont de densitatea redusă a populației și accesul la programele de pregătire profesională, care permit ulterior accesul pe piața forței de muncă și care influențează rata șomajului în aceste zone. Populația din aceste zone nu trebuie să trăiască pe baza programelor de asistență din sistemele publice naționale. Aceste zone trebuie să dețină mijloace și capacitățile adecvate pentru dezvoltare durabilă, pentru accesul la serviciile de interes general.